Ponieważ co to znaczy kwalifikowana większość? To znaczy, że głosy za muszą przewyższać sumę głosów przeciw i wstrzymujących się.

Nie sądzę, żeby akurat w naszym Parlamencie było inaczej.